Predsedujoči za besedo. Najprej bi se kar rad odzval na besede kolegice Gregorčič. Jaz pravzaprav zelo želim, da ne bi ponavljali starih napak. Udeležba Madžarske bi namreč imela za posledico dodatne stroške v višini dvesto petdeset milijonov evrov, ki bi jih dali Madžarom. Kaj se je pa, gospod kolega Trček je v svoji razpravi, zelo dobro izpostavil, da da vlada odgovarja državnemu zboru, in zato je prav, da vlada spoštuje dognanja stroke, inženirske stroke, ki upošteva vso veljavno zakonodajo. Naj povem, na da da se načela prostorskega načrtovanja, kolega Cigler, niso spreminjala z sprejemom Zakona v Sloveniji, in da že od samega začetka velja, da je potrebno najprej usmerjati razvoj na degradirana območja, šele nato pa iskati nove trase. In ta vlada prav to dela. Obnavlja obstoječe proge, in to se ji kaže trenutno v določenih zastojih, kot na primer kolega Trčka moti. Išče nove rešitve, realne rešitve na podlagi stroke, na podlagi relevantne stroke, verificirane stroke in danes imamo rezultat, imamo traso znano, imamo odkupljena zemljišča in imamo končno pogoje, ki so ki omogočajo pričetek gradnje in razvoja gospodarstva. Ni prav, da se pod krinko varovanja javnega interesa ljudi zavaja, z rešitvami, ki bodo dražje in ko bo ki bi postopke gradnje, pod, nekam oddaljile za deset let. Hkrati pa tudi predlagam, da če komu kaj ni všeč, da jasno predlaga nov sklep, da se ta postopek zaustavi, in da predlaga novo varianto, mora pa ob tem povedati za vse posledice. Hvala lepa.